því þarf að grípa til margvíslegra aðgerða á öllum sviðum þjóðlífsins bæði til lengri og skemmri tíma þegar við sjáum til lands í þessu ölduróti sem vonandi verður fyrr en seinna þá hefst endurreisn og umsköpun á samfélag okkar og endurmat á þeim lífsgildum sem við viljum sjá í þjóðfélaginu við þurfum endurskoðun á leikreglum ekki bara í fjármálakerfinu heldur í samfélaginu í heild og við höfum alla burði til að vinna uppbyggingarstarfið þannig að þjóðin standi sterkari á eftir það er frumskylda að við treystum allar undirstöður velferðarkerfisins og atvinnulífsins endurreisum grunn og siðferðisgildi í samfélaginu hverfum frá ofurlauna og kaupréttarkerfum og að stjórnendur og stjórnmálamenn verði ábyrgir gjörða sinna þau gífurlegu áföll sem þjóðin hefur orðið fyrir krefjast þess að við lærum af þessari dýru reynslu og tryggjum meira réttlæti og jafnræði í samfélaginu liður í því er að fram fari umfangsmikil rannsókn þar sem dregið verði fram í dagsljósið allt það sem leitt hefur til þeirrar erfiðu stöðu sem þjóðin er í þar getum við ekki bara kennt um alþjóðlegri fjármálakreppu þó hún sé vissulega stór hluti af hremmingunum heldur koma einnig til of mikill glannaskapur auðjöfra í íslensku útrásinni þar sem spilað var djarft með almannafé greinilega eru líka miklir veikleikar í eftirlitskerfinu og peningastefna þjóðarinnar hefur beðið skipbrot virðulegi forseti félags og tryggingamálaráðuneytið og stofnanir þess hafa unnið markvisst undanfarna daga að fjölþættum aðgerðum til að vernda sem best hag einstaklinga og heimila og draga úr þeim skakkaföllum sem fólk verður óhjákvæmilega fyrir við höfum gengið frá breytingum á greiðsluerfiðleikaúrræðum sem íbúðalánasjóður hefur yfir að ráða þar sem verulega rýmkaðar heimildir sjóðsins bæði til forvarna fyrir þá sem eru að komast í mikla greiðsluerfiðleika og eins aðgerða sem mynda innheimtu hjá þeim sem lenda í vanskila og nauðungarferli heimildir íbúðalánasjóð gefa okkur líka færi á því að fresta greiðslum lána tímabundið í allt að þrjú ár hvort sem lánin eru innlend eða erlend það úrræði getur verið mikilvægt að nýta tímabundið vegna gengisbundinna lána þar til meiri ró kemst á gengismálin við verðum þó að muna að þeir sem tóku gengistryggð lán höfðu var þeir voru að taka áhættu og forðast á sama tíma verðtryggingu lána sem þorri íslendinga sér nú fram á að fari í risavaxnar hæðir það þarf að breyta peningastefnunni nú í uppbyggingunni fram undan þá hljótum við að skoða hvernig við getum farið út úr verðtryggingunni og hvernig við á meðan getum líka komið til móts við fólk sem sér höfuðstól lána og afborgana hækka mikið þar sem yfirtaka bankanna á lánum íbúðalánasjóð tekur nokkurn tíma er mikilvægt að greiðsluerfiðleikaúrræði íbúðalánasjóð séu líka virk gagnvart þeim sem eru með lán í bankakerfinu og hefur ríkisstjórnin beint slíkum tilmælum til stjórnenda bankanna ég tel mikilvægt að eignarhald allra fasteignaveðlána níu viðskiptabanka ríkisins verði fært til íbúðalánasjóðs og því verði flýtt eins og kostur er yfirtakan á íbúðalánum í bönkunum þarf að vera með þeim hætti að stöðu íbúðalánasjóð sé ekki teflt í tvísýnu lágmarka þarf áhættu sjóðsins sem allra mest mikilvægt er einnig að sem fyrst verði lögfest frumvarp um greiðsluaðlögun sem hjálpar skuldugum heimilum og flytja þarf frumvarp um að breyta lögum um íbúðalánasjóð þannig að lánstími skuldbreytingalána verði lengdur úr fimmtán árum í þrjátíu ár verkefnið fram undan er síðan að endurskipuleggja íbúðakerfið til framtíðar og skipuleggja eðlilegan aðgang fólks að íbúðalánum þar þarf meðal annars að endurmeta þau skilyrði sem íbúðalánasjóður setur um hámark lána og hvernig fasteignaviðskiptum eða umsýslu annarra lánastofnana með fasteignalán verði best fyrir komið í framtíðinni í þeim efnum getum við ýmislegt lært af þróun undangenginna mánaða á húsnæðismarkaði á meðan við erum að komast í gegnum skaflana á næstu vikum og mánuðum þurfum við líka að skoða hvernig við getum mildað innheimtuaðgerðir annarra opinbera aðila við ættum til dæmis að endurskoða lög sem heimila innheimtumönnum ríkissjóðs að taka sjötíu og fimm prósent af launum vegna skulda við ríkissjóð og undanskilja að skuldajafna megi barnabótum vegna opinberra gjalda og meðlagsskulda að minnsta kosti tímabundið meðan við erum að ganga gegnum mestu hremmingarnar um þetta hefur þó ekkert verið ákveðið enn sem komið er ég hvet einnig til þess að aðrir innheimtuaðilar utan opinbera kerfisins reyni eins og kostur er að ganga ekki óþarflega hart fram í innheimtuaðgerðum gagnvart einstaklingum og fyrirtækjum sem eru í miklum fjárhagsvanda herra forseti forsvarsmenn lífeyrissjóðanna leggja nú nótt við dag til að lágmarka þann skaða sem lífeyrissjóðirnir verða fyrir

þrátt fyrir skakkaföll nú eru lífeyrissjóðir landsmanna áfram traustir eftir mikla uppgangstíma undanfarinna ára þeir traustustu í heimi og nauðsynlegt er að sýna þjóðinni það samhjálpargildi sem þeir eru byggðir á ég hvet forsvarsmenn lífeyrissjóðanna til að ganga nú af krafti til samstarfs um heildarlausn á grundvelli þeirrar vinnu sem nú er í gangi í mínu ráðuneyti og meðal annars hefur það að markmiði að koma í veg fyrir víxlverkun almannatrygginga lífeyrissjóðanna við verðum líka að endurreisa traust á sparnaði í landinu þannig að þjóðin þurfi ekki að búa við þann ugg að ævisparnaður fólks brenni upp á einni nóttu virðulegi forseti nýfrjálshyggjan hefur beðið mikinn hnekki í þessum alþjóðlega fjármálaskelli af þessu eigum við að draga þann lærdóm að markaðslausnir eiga að vera í þágu almannahagsmuna almannahagsmuna en ekki sérhagsmuna við eigum nú að hverfa frá því einstaklingshyggjusjónarmiði að hver sé sjálfum sér næstur að stærra hús stærri bíll snekkjur og einkaþotur séu þau lífsgildi sem mestu máli skipti við eigum að endurreisa gildi samhjálpar og jafnaðar við eigum að nýta kosti markaðarins til að bæta lífskjör almennings en ekki til að hygla sífellt meira þeim sem mest hafa fyrir það er gífurlega mikilvægt að byggja upp traust almannatrygginga og velferðarkerfi í anda okkar norrænu vinaþjóða það er sannarlega miður á þessum örlagatímum þjóðarinnar að ekki skuli hafa verið byggt upp traustara velferðar og öryggisnet þegar við vorum í mikilli uppsveiflu í efnahagslífinu á síðustu tíu til fimmtán árum en nú þarf sem aldrei fyrr að slá skjaldborg um velferðar og grunnþjónustu og mennta heilbrigðis félags og almannatryggingakerfin sem mikið mun mæða á á næstu mánuðum og árum nú gildir að verja grunnstoðir samfélagsins það er það sem almenningur mun setja traust sitt á á þessum erfiðu tímum virðulegi forseti þjóðin hefur aldrei þurft eins mikið á því að halda og einmitt nú að standa sterk saman munum það sem bubbi söng á austurvellinum nú á dögum við erum öll ein fjölskylda saman eigum við að horfast í augu við það að um stund munum við ganga í gegnum erfiðleika lífskjörin munu dragast saman og atvinnuleysi aukast í samvinnu við aðila vinnumarkaðarins eru við í félags og tryggingamálaráðuneytinu að fara yfir hvernig við mest og best sé hægt að draga úr skakkaföllum sem fólk verður fyrir vegna atvinnuleysis sem vonandi verður bara tímabundið mikilvægt er að það fólk sem nú er að missa vinnuna finni að stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins láti einskis ófreistað til að tryggja atvinnuöryggi þeirra við eigum sóknarfæri og tækifæri í þeirri erfiðu stöðu sem við erum í okkur verður að takast að koma atvinnulífinu til bjargar meðal annars með breytingu á peningastefnunni og nýjum sóknarfærum í atvinnulífinu við verðum öll að skoða með opnum hug aðild að evrópusambandinu þjóðin veit ekki hvað hún fær nema hún sæki um aðild aðildinni er þó hægt að hafna í þjóðaratkvæðagreiðslu ef okkur finnst það sem við fáum óaðgengilegt vissulega var ekki samið um þetta milli stjórnarflokkanna en nú er allt breytt þjóðfélagið er annað í dag en það var í gær allt á að vera undir aðild að evrópusambandinu upptaka evru og nýting náttúruauðlindanna þar sem umhverfisvernd verður þó í fyrirrúmi ekkert á að vera tabú að skoða og endurmeta hjá stjórnarflokkunum fyrir fram eigum við heldur ekki að útiloka aðstoð frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum að minnsta kosti ekki fyrr en við sjáum að skilyrðin verði algerlega óaðgengileg og óásættanleg herra forseti nú þarf að sækja fram

þá mun okkur takast að breyta nótt í dag fyrr en nokkurn órar